Hvala lepa za besedo. Se soočamo z neko problematiko, ki smo jo v tej hiši že kar nekajkrat obravnavali, in verjamem, da smo tudi malo naveličani, ker bi si želeli slišati, če drugega ne, kaj novega, kakšen svež argument, ampak očitno jih ni. Meni je zelo padla v oko ena medijska prezentacija, torej eno poročanje v enem tedniku, ki ga ne bom imenoval, pa verjetno si predstavljate, zakaj, ki je o o tej problematiki poročal tako zelo kritično z enim bombastičnim naslovom, ki pravi: "Zakonodaja pri mopedih povzročila težave," in takoj zraven je v enem od podnaslovov napisano: "Ministrstvo za infrastrukturo ne dovoljuje registracije vozila brez skladnosti s predpisi, veljavnimi v Evropski uniji." Ja, hvala bogu, ne, hvala bogu da jih ne, dovoljuje, ne, ker, to, kar danes poslušamo in kar smo že poslušali, gre zgolj za za neke poskuse, kako bi, povsem sprostili to področje in se praktično lahko kdorkoli, prevaža s čimerkoli. Moram nekaj izpostaviti oziroma nekaj poudariti. Glede na to, da izhajam iz, Primorske, torej iz obalnega dela, iz Istre, kjer je, klima dosti milejša kot, na drugih območjih Slovenije, je ta problem pri nas bil še toliko bolj prisoten in se ni koncentriral zgolj na tisti topli del leta, torej na poletje, pa, pomlad in jesen, ampak se je razpotegnil praktično čez celo leto, če že ni bi bilo nekega hudega dežja. In v času, dokler tega zakona ni bilo, dokler tega področja nismo uredili, je na naših ulicah na naših pločnikih vladal dobesedno kaos, po primorsko povedano, kažin. Enostavno se ljudje niso počutili varne ne na cesti, torej udeleženci, motornega prometa, avtomobilisti niso nikoli vedeli, kdaj mu bo nekdo priletel, pred avto iz vseh možnih koncev, torej bodisi iz prehoda za pešce, iz pločnika, iz kakšne zelenice. Isto tako se pa tudi pešci nisto niso počutili varne, ker so se ta vozila uporabljala praktično na vseh površinah. Torej, na cesti, na kolesarskih stezah, na prehodih za pešce in na površinah, rezerviranih za pešce. Dodaten problem, je predstavljalo tudi dejstvo, in to se je z razgovori s policisti tudi, večkrat, izkazalo, da policisti enostavno se, v kolikor niso imeli izpolnjenih vseh pogojev, ne vem, dveh, treh patrulj, ki lahko zaprejo območje, enostavno se niso podali in niso lovili kršiteljev, cestnoprometnih predpisov, ker bi v nasprotnem lahko prišlo samo do tega, da bi, zaradi nekega, lova prišlo do tega, da pride še do dodatnih zapletov, še do dodatnih nesreč in so raje zadevo naredili na sigurno. Seveda pa niso niti vedeli, koga lovijo, ker so ta vozila enostavno bila brez, vsakih, identifikacijskih, številk. Skratka, zmeda je bila resnično popolna. S to rešitvijo, z rešitvami, ki jih je, zakon predvidel, je danes situacija na naših ulicah - zdaj jaz upam, da da da živimo na na istem planetu - dosti boljša. Torej, se je spet vrnil neki red in teh ekscesov ni. Sem pa tja se najde nekdo, ki je, mladostniško pogumen in, tudi krši predpise, ampak verjetno tega ne počne ravno dolgo, ker se ga hitro izsledi. Tista vozila, tiste tako imenovane petindvajsetke, ki so se, pojavljale, vsaj za Izolo lahko zagotovostjo z gotovostjo trdim, izgledalo pa je nekako tako, tako da da je to vozilo bilo obrano vse plastike, vse, kar je bila dodatna in odvečna teža, ni imelo luči ni imelo, drugih sredstev za signalizacijo in verjetno tudi predelano in je to švigalo po mestu sem in tja. Tega danes več na naših ulicah, hvala bogu, in cestah in kjerkoli drugje ne vidimo in jaz se zahvaljujem tistemu, ki, je pomagal, je pripomogel k temu, da je ta zakon šel skozi. Zdaj, ali ga imenujemo Zorčičev zakon ali kakorkoli drugače, niti ni važno. Ta ta zakon je sprejel državni zbor in, ta zakon je dober in je predvsem, koristen. Slišali smo tudi številne argumentacije, ki so po moje, odziv oziroma odmev nečesa, česar na terenu ni več. V štartu, ko se je ta zakon implementiral, je prihajalo, kot smo slišali že danes, tudi kolegica Sluga je omenila, do različnih interpretacij in do diskrecije posameznih, uradnikov na upravnih enotah, ampak tudi to je bilo zdajle hitro odpravljeno z, navodilom, ki je poenotilo to področje in tudi kolega iz LMŠ-ja je, prej v predstavitvi stališč pojasnil, da je za ureditev, torej lastništva, za dokaz lastništva porabil natanko pet minut. Tako da, kjer je volja, se najde, tudi pot. V to sem prepričan. Vsebina samega zakona uveljavlja oziroma vpeljuje neke dodatne institute. In vsi ti instituti so namenjeni temu, da je varnost na naših cestah in pločnikih večja. Torej tehnični pregled pripomore k večji varnosti. Homologacija oziroma potrdilo skladnosti vozila s predpisi ravno tako pripomore k neki varnosti. Ker neodgovorno je bilo tudi s strani tistih, ki so uvažali neka vozila, iz, ne vem, različnih delov sveta, pa jih tudi prodajali, in zanje niso imeli homologacije. Zdaj, predlagatelj skuša to pojasniti, zakon je problem. Ne, ni problem zakon, problem so ta vozila, ker niso skladna in niso varna. In tisti, ki jih uporabljajo, se izpostavljajo nesorazmernim tveganjem, ker ko bo prišlo do neke težave, ko bodo se, ko bodo bodisi imeli neko prometno nesrečo ali karkoli drugega, bo to težava vseh nas, družbe in predvsem tistega, ki se je mogoče znašel v neki, neki taki situaciji, pa se je morda samo peljal mimo. Govora je o zavarovanju. Torej tudi samo zavarovanje zagotavlja neko, neko varnost. Govora je o registraciji, ki zagotavlja sledljivost. Govora je tudi oziroma obveza je tudi uporaba obvezna je tudi uporaba, čelade, torej ta čelada tudi ni, za nekoga tretjega, ampak je za udeleženca oziroma upravljavca tega, vozila. In še enkrat poudarjam, s tem zakonom smo dosegli manj kršitev cestnoprometnih predpisov, ker je nadzor nad lastništvom od od uveljavitve zakona sploh možen, prej to ni bilo možno, in možna je tudi izsledljivost kršiteljev. Hkrati pa zagotavlja tudi večjo varnost pred krajami vozil. To se pa tudi zavedamo, kaj vse se je dogajalo. Tako da ... Zaključil bom še z eno, mislijo Rimljanov, torej starih Rimljanov, da dobre zakone ustvarjajo slabe navade. Hvala lepa.